Est il vraiment plus contagieux que d'autres virus? On s'aperçoit que ce n'est pas vraiment le cas. Est il plus mortel que d'autres virus?

Donc, je suis d'accord avec ma collègue, arrêtons de nous faire peur et je voudrais surtout transmettre un message arrêtons de stigmatiser la communauté chinoise et asiatique. Comme vous l'avez indiqué, il faut vraiment se concentrer sur une politique de recherche, sur une politique de coopération entre les États et surtout sur une bonne information de la population, car il ne faut pas tomber dans une panique irrationnelle.